Uiteindelijk zal het neerkomen op een revision zowel van de socialezekerheidscoördinatieverordeningen als wat de detacheringsrichtlijn betreft, en ik wil u ervan verzekeren dat wij ook zullen leveren.

Niet in de handhavingsrichtlijn, maar wel in andere onderdelen van de mobiliteitswetgeving, daar zullen we naar kijken en die lacunes zullen we opvullen.

Iemand hier heeft gezegd wij hebben dat in andere wetgeving, waarom kunnen wij dat hier ook niet hebben?

We willen een zo rechtszeker mogelijke regel. Daar hebben wij werk van gemaakt en ik hoop dat wij u deze binnenkort kunnen voorleggen.

Dat was een dubbele zorg zorgen voor een level playing field tussen de bedrijven in de dienstverleningssector en zorgen voor sociale bescherming van mensen die in het kader van de dienstverlening gedetacheerd worden naar andere lidstaten. Dat blijft onze dubbele zorg en wij zullen oog hebben voor elk van die aspecten. Natuurlijk heb ik kennis genomen van de brieven van onder meer de ondernemersorganisatie die u citeert, mevrouw. Ik neem kennis van alle brieven en ik probeer alles wat binnenkomt te lezen. Ik doe dat meestal ook grondig. Maar natuurlijk moeten wij nadien een mening vormen, zorgen dat wij een pakket samenstellen waarvan wij zelf overtuigd zijn dat dat het beste is wat wij kunnen samenstellen. En die weg zullen wij dan ook gaan. Met alle respect voor de brieven die wij krijgen, maar wij kunnen niet altijd een positief antwoord geven op elke brief of op elk onderdeel van een brief die wij ontvangen.

deel. Wij moeten naar een evenwichtig pakket dat ten dienste staat van de inwoners, van de burgers van elk van de 28 lidstaten.

Wij zijn ervan overtuigd dat mobiliteit een goede zaak is voor de Europese Unie, extra kansen geeft aan de burgers als er bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Wij zullen dus zorgen dat die mobiliteit op een faire manier gebeurt, dat er geen misbruiken zijn. Misbruiken moeten wij tegengaan, maar wij moeten mobiliteit, vrij verkeer van personen, van werknemers, maar ook van diensten, kansen geven, want dat is een zaak die ons uiteindelijk ten goede

Maar nogmaals, ook zorgen voor evenwicht, dat wil zeggen kijken naar alle lidstaten. Zorgen voor regels die rechtszeker, duidelijk, rechtvaardig en afdwingbaar zijn en waarbij degenen die ze moeten afdwingen en die moeten inspecteren, ook voldoende instrumenten ter beschikking hebben om te zorgen voor een behoorlijke handhaving.

Dan kunnen we zeker nog nuttig van gedachten wisselen. Wij gaan dat doen op een volwassen manier. Ik ga nog veel van u leren en wij gaan goed discussiëren en zorgen dat wij tot het best mogelijke pakket komen en ik voel dat hier de spirit aanwezig is om samen te